Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto modo di leggere le conclusioni del Consiglio Affari esteri, le linee tracciate e la doverosa condanna espressa rispetto all'uso di armi chimiche. Tuttavia, è difficile sfuggire alla sensazione percepita dall'opinione pubblica europea che in merito al conflitto siriano, che dura ormai da più di sette anni, l'Europa appaia divisa e debole. Eppure l'Europa dovrebbe essere molto più interessata degli Stati Uniti alla soluzione della crisi siriana, soprattutto se pensiamo alla minaccia terroristica e al problema dei rifugiati. Non sono sorpreso dal protagonismo di Francia e Regno Unito, anche se il fatto che hanno colonizzato i paesi di quell'area fino a cento anni or sono non giustifica il loro agire unilaterale, come se fossimo ancora ai tempi dell'accordo Sykes Picot. Penso che il nostro obiettivo, in questo quadro, sia quello di preparare la pace, a partire dai complicati negoziati di Ginevra. Per questo mi auguro e spero che la conferenza sulla Siria, indetta per la prossima settimana sotto l'egida dell'Unione europea e dell'ONU, non si limiti a fotografare la situazione ma sia capace di mettere in campo un piano strategico aderente alla realtà mutata in questi anni e impegni tutti, a partire dai paesi europei, per questo obiettivo. Non bisogna assolutamente deflettere dall'obiettivo della pace.